Din păcate, și la nivel european, mai puțin de 30 din IMM uri efectuează tranzacții transfrontaliere.

Uniunea Europeană își dezvoltă o nouă politică industrială și o nouă politică spațială, iar cooperarea internațională devine extrem de importantă. Evident, aceste inițiative esențiale pentru crearea de locuri de muncă și pentru competitivitatea Uniunii Europene au nevoie de o finanțare adecvată. Am solicitat Comisiei alocarea bugetului necesar pentru cercetarea în domeniul GNSS. Astfel, IMM urile europene vor contribui la dezvoltarea de servicii și aplicații bazate pe serviciile de localizare prin satelit și la implementarea strategiei spațiale europene pe plan internațional. Evident, este nevoie aici să promovăm la nivel internațional și standardele europene. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a crește implicarea IMM urilor în acordurile de asociere dintre Uniunea Europeană și terțe țări sau regiuni ale lumii, de exemplu în contextul summitului Uniunea Europeană Brazilia din 4 octombrie anul acesta? Domnule comisar, în anul 2009, Comisia a publicat o comunicare intitulată O economie nepoluantă și ecoeficientă pentru cetățenii europeni, în care prezenta șapte măsuri pentru crearea a două milioane de noi locuri de muncă în cadrul economiei ecoeficiente până în 2020. Una dintre aceste măsuri era utilizarea întregului potențial al întreprinderilor mici și mijlocii.